Señor Presidente, señora Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, la situación, como ha dicho la señora Ashton, se degrada día a día en Siria, con un coste elevadísimo en vidas humanas. Se ha referido usted a las cifras avanzadas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos más de cuatro mil personas, de las cuales mil pertenecen a los cuerpos de seguridad, lo que anticipa una cruenta guerra civil en el país. Las declaraciones de condena se han producido por todos los lados —los Estados Unidos, el Consejo Europeo, la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo, la Tercera Comisión de las Naciones Unidas, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea—, pero, señora Ashton, yo creo que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos, porque solamente con las condenas no se puede parar esta situación.

En el plano político, en primer lugar, apoyar este despliegue que ha solicitado la Liga Árabe sobre el terreno en segundo lugar, reforzar las relaciones con el Consejo Nacional Sirio —y quería preguntarle, señora Ashton, acerca de su opinión sobre la iniciativa francesa de crear un corredor humanitario protegido por tropas internacionales— y, por último, conseguir una resolución más contundente de las Naciones Unidas superando las reticencias de algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como China y Rusia, cuya posición es absolutamente injustificable, siguiendo la línea de las resoluciones 1970 y 1973, que, en el caso de Libia, permitieron superar la violencia criminal ejercida por un Gobierno contra su pueblo.